Já bych chtěl zdůraznit, že vnitrozemské vodní cesty propojují důležité přístavy, města a také zemědělské oblasti a výrazně tak přispívají k cílům Evropské unie týkajícím se snižování právě emisí uhlíku, udržitelného růstu a územní soudržnosti. Vnitrozemská vodní doprava má také zásadní význam pro další snížení negativních dopadů dopravy díky účinnějšímu využívání půdy, energie a také snížení samozřejmě hluku a počtu nehod. Modernizace vnitrozemského vodního loďstva a jeho přizpůsobení technickému pokroku by mu zajistily konkurenční výhodu v rámci právě multimodální dopravy, to už zde zdůraznila paní komisařka a já se k tomu rovněž připojuji. Ovšem na toto odvětví byly dosud vyčleněny velmi omezené finanční prostředky a toto odvětví, které tvoří především právě malé podniky, má stále obtížný přístup k financování. Já souhlasím s panem zpravodajem, že možnosti vodní dopravy jsou skutečně podceňovány a jsou rozhodně vyšší, ale vyžadují vyšší investice. Z tohoto důvodu bych se chtěl zeptat Komise, zda by akční program NAIADES II, a případně samozřejmě NAIADES III, neměl obdržet vyšší přiměřené finanční prostředky právě pro dosažení jeho cílů, aby byl tedy dobře podpořen strukturovanou politickou strategií s dosažitelnými krátkodobými a střednědobými cíli a konkrétním plánem, který stanoví mimo jiné zdroje pro jeho provádění. To vodní doprava určitě potřebuje.